Unabhängig davon, ob man in urbanen Gebieten oder auf dem Land lebt Wir leben in einer Informations und Wissensgesellschaft.

Genau hier setzt der zweite Teil des europäischen Konjunkturprogramms an, und damit wird folgerichtig auch die Lissabon Strategie unterstützt. Energiesicherheit die gegenwärtige und die zukünftige ist ein zentrales Thema von europäischem Rang.

Die Stilllegung kostet Hunderte Millionen Euro. Dennoch bleiben die radioaktiven Altbestände ein permanenter Risikofaktor, der die Gesundheit und die Sicherheit künftiger Generationen gefährdet. Mich interessieren hier die wahren die externen Kosten der Nutzung atomarer Energie und wie diese zu berechnen sind. Es ist höchst an der Zeit, alternative erneuerbare Energietechnologien nicht nur weiter zu erforschen und zu forcieren, sondern auch verstärkt zu implementieren. In der Gemeinsamen Erklärung über die Gebäudepolitik wird die Wichtigkeit einer mittel bis langfristigen Gebäudepolitik betont. Persönlich sind mir hier drei Dinge wichtig. Erstens mit energieeffizienten Gebäuden können CO 2 Emissionen um bis zu einem Drittel gesenkt werden. Zweitens soll die Verwendung von gesundheitsschädlichen Baustoffen, insbesondere Asbest, unbedingt vermieden werden. Drittens bin ich wie immer für eine glasklare und kontrollierbare Politik, so auch in der Gebäudeplanung.